með síðari breytingum frá sjávarútvegsnefnd nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund árna múla jónasson frá sjávarútvegsráðuneyti valtý þór hreiðarsson frá verðlagsstofu skiptaverðs gísla rúnar gíslason frá fiskistofu sævar gunnarsson og hólmgeir jónsson frá sjómannasambandi íslands og friðrik j arngrímsson frá landssambandi íslenskra útvegsmanna þá hafa nefndinni borist umsagnir frá landssambandi smábátaeigenda samtökum fiskvinnslustöðva félagi skipstjórnarmanna persónuvernd fiskistofu farmanna og fiskimannasambandi íslands og landssambandi íslenskra útvegsmanna verðlagsstofu skiptaverðs er í lögum um stjórn fiskveiða falið mikilvægt úrræði sem ætlað er að stuðla að því að útgerðir sem flytja aflamark yfir á skip sín standi réttilega við gerða samninga um fiskverð sem haft er til viðmiðunar í uppgjöri á aflahlut áhafnar kemur þar fram að forsenda fyrir flutningi aflamarks sé sú að stofan hafi staðfest að fyrir liggi fullnægjandi samningur

fiskverði tilgangurinn með frumvarpinu er að veita verðlagsstofu skiptaverðs auknar heimildir til að hafa eftirlit með því að samningar um fiskverð séu réttilega efndir er þar tekið af skarið um að stofan geti við framkvæmd eftirlits lagt áherslu á athugun einstakra mála með tilheyrandi gagnaöflun en þurfi ekki að einskorða sig við úrtakskannanir rannsókn getur farið fram ýmist eftir ábendingu eða að eigin frumkvæði stofunnar en leiði hún í ljós að fiskverðssamningur hafi verið vanefndur miðast hlutverk stofunnar almennt við að gefa út rökstutt álit og leggja það í hendur útgerð og áhöfn að leysa málið megintilgangur frumvarpsins er aftur á móti að styrkja heimildir stofunnar til að synja staðfestingar af sömu ástæðum þegar hennar hefur verið óskað í tilefni af kvótaframsali verður þeirri kvöð ekki jafnað til álits heldur íþyngjandi ákvörðunar sem ber að taka og undirbúa í samræmi við ákvæði stjórnsýslulaga við umfjöllun nefndarinnar var meðal annars rætt um hvernig verðlagsstofu skiptaverðs hefði gengið að rækja hlutverk sitt á grundvelli núgildandi laga hvort frumvarpið væri vel til þess fallið að leysa þann vanda sem því væri ætlað og hver staða smábátaútgerðar væri gagnvart þeim lögum sem um stofuna giltu virðulegi forseti nefndin áréttar að frumvarpinu sem samið er með aðkomu landssambands íslenskra útvegsmanna og samtaka sjómanna er ætlað að styrkja eftirlitsheimildir verðlagsstofu skiptaverðs og um leið stöðu sjómanna gagnvart útgerð með tilliti til jafnræðisreglu þjónar það lögmætu markmiði enn fremur er það skoðun nefndarinnar að lögin um verðlagsstofu skiptaverðs taki jafnt til skipa hvort sem þau eru í aflamarki eða krókaaflamarki og má því til stuðnings vísa meðal annars til fimmtu málsgrein áttundu greinar og þriðju málsgrein fimmtándu grein laga um stjórn fiskveiða númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex af þeirri ástæðu og að höfðu samráði við sjávarútvegsráðuneytið og hagsmunaaðila leggur nefndin til að nefndarmönnum í úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna verði fjölgað um tvo í því skyni að landssamband smábátaeigenda eignist þar fulltrúa og samtök sjómanna fái viðbótarfulltrúa til mótvægis við þá breytingu nefndin telur

eðlilegra þykir að forsendur þær sem verðlagsstofa skiptaverðs byggir staðfestingu sína á í tilefni af framsali aflamarks komi fram í þeim lögum sem um hana gilda samfara þessari breytingu er lögð til lítils háttar orðalagsbreyting á fyrstu grein frumvarpsins loks leggur nefndin til að gildistökuákvæði frumvarpsins verði breytt þannig að það taki gildi um næstu áramót

guðjón a kristjánsson og jón bjarnason skrifa undir álitið með fyrirvara jóhann ársælsson og jón gunnarsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins alþingi níunda mars tvö þúsund og sjö guðjón hjörleifsson hjálmar árnason arnbjörg sveinsdóttir guðjón ólafur jónsson jón bjarnason með fyrirvara guðjón arnar kristjánsson með fyrirvara og kjartan ólafsson virðulegi forseti ég kynni hér breytingartillögur við frumvarp til laga um breytingar á lögum númer þrettán nítján hundruð

sjávarútvegsnefnd í fyrstu grein í stað orðanna samkvæmt ákvæðum þriðju málsgrein fimmtándu grein laga númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex um stjórn fiskveiða í síðari málslið efnismálsgreinar komi samkvæmt sjöttu grein a aðra á eftir annarri grein komi tvær nýjar greinar er orðist svo a við lögin bætist ný grein er

staðfesta að fyrir liggi samningur útgerðar og áhafnar um fiskverð til viðmiðunar hlutaskiptum sem fullnægir kröfum laga þessara leiði athugun samkvæmt sjöttu grein í ljós að útgerð skips hafi ekki gert upp við skipverja í samræmi við samning um fiskverð skal stofan ekki veita staðfestingu sína nema úr hafi verið bætt eða hlutaðeigandi útgerð sett fullnægjandi tryggingu fyrir réttu uppgjöri þá skal verðlagsstofa skiptaverðs ekki veita staðfestingu sína hafi útgerð skips ekki veitt upplýsingar eða afhent gögn sem stofan hefur krafist á grundvelli fimmtu grein ákvörðun um synjun staðfestingar samkvæmt fyrstu málsgrein lýtur ákvæðum stjórnsýslulaga númer þrjátíu og sjö nítján hundruð níutíu og þrjú og sætir kæru til sjávarútvegsráðuneytisins b önnur málsgrein áttundu grein laganna orðast svo í nefndinni eiga sæti níu menn skipaðir af ráðherra af þeim skulu farmanna og fiskimannasamband íslands sjómannasamband íslands og félag vélstjóra og málmtæknimanna tilnefna einn fulltrúa hvert og einn fulltrúa sameiginlega þá skal landssamband íslenskra útvegsmanna tilnefna þrjá fulltrúa og landssamband smábátaeigenda einn fulltrúa loks skipar ráðherra formann nefndarinnar án tilnefningar en að höfðu samráði við framangreind samtök sjómanna og útvegsmanna varamenn skulu skipaðir á sama hátt og aðalmenn þriðja við þriðju grein er verði fimmtu grein annars til fjórða efnismálsliður falli brott fjórða við fjórðu grein er verði sjöttu grein greinin orðist svo lög þessi öðlast gildi fyrsta janúar tvö þúsund og átta virðulegi forseti ég vil þakka samnefndarmönnum í sjávarútvegsnefnd fyrir gott samstarf við vinnu í nefndinni og samstöðu um breytingartillögu sem almennt er sátt um breytingartillögurnar eru gerðar í góðri sátt við hæstvirtan sjávarútvegsráðherra ég vil sérstaklega þakka háttvirtan alþingismanni jóni gunnarssyni fyrir hans framlag í þessu máli en jón var staddur erlendis á vegum þingsins þegar málið var tekið út virðulegi forseti þar sem þetta er síðasta mál sjávarútvegsnefndar á þessu kjörtímabili vil ég þakka hæstvirtum sjávarútvegsráðherrum á tímabilinu árna m mathiesen og einari k guðfinnssyni fyrir gott samstarf ég vil þakka samnefndarmönnum mínum í sjávarútvegsnefnd fyrir gott samstarf og árangursríkt við höfum unnið saman sem